Señora Presidenta, la orden europea de protección es, sin duda, un texto largamente esperado, muy trabajado y, a la vez, finalmente listo para ser votado. No ha sido fácil llegar hasta aquí